Teroristické útoky v Bruselu nám znovu dokázaly, že v Evropě není bezpečno, jak se často říká, ale namísto toho, abychom co nejrychleji začali propojovat všechny tajné a policejní služby a začala systematická operace v Bruselu, kde spolu policie nespolupracuje, ale i v Paříži, Londýně, Berlíně, Kodani, ve Stockholmu nebo v Haagu, kde sídlí radikální islamisté, hovoříme o tom, že terorismus představuje aktuální reálnou hrozbu pro celou Evropu.

Evropa se potýká nejen s nově příchozími lidmi, ale i s přistěhovalci, s problémy přistěhovalců třetí generace, kteří neuznávají naše hodnoty. Válka v Sýrii vedla k radikalizaci některých fundamentalistických náboženských skupin.